Ich möchte zunächst einmal unserem Berichterstatter David Casa herzlich für die gute Arbeit gratulieren, die er geleistet hat. Mit diesem Bericht spricht sich das Europäische Parlament für die Einführung eines schnellen Reaktionsmechanismus aus, der bei schweren Fällen von Mehrwertsteuerbetrug greifen soll. In Zeiten wie heute, in denen öffentliche Finanzen zunehmend unter Druck stehen, dürfen wir uns eben nicht nur auf die Reduzierung von Ausgaben konzentrieren, sondern müssen auch die Optimierung der Einnahmen im Blick haben. Dazu kann diese neue Durchsetzungsmaßnahme sicherlich beitragen. Schließlich reden wir über Milliarden von Euro, die den europäischen Volkswirtschaften jährlich durch Steuerbetrug verloren gehen. Der neue Mechanismus soll in besonders schwerwiegenden Betrugsfällen Anwendung finden, wenn reguläre Durchsetzungsmaßnahmen eben nicht mehr ausreichend sind. Die Einrichtung eines solchen Mechanismus soll die Kommission aber auch als Aufforderung verstehen, künftig schneller, stärker und auch zielgerichteter zu reagieren, wenn es zu Anzeichen von Mehrwertsteuerbetrug kommt. Die Rolle der Kommission bleibt von entscheidender Bedeutung, und daher ist es wichtig, dass das Europäische Parlament hier ein deutliches Zeichen für zügiges Eingreifen setzt. Ich halte es aber auch für wichtig, dass die Kommission im Jahr 2014 einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat liefert, der eben die Wirkungsweise dieses schnellen Reaktionsmechanismus dann erstmalig bewertet. Dazu soll die Kommission auch Vertreter der besonders betroffenen Wirtschaftsbereiche und auch alle stakeholders konsultieren. Die Mechanismen, das ist für mich klar, müssen effektiv sein. Sie dürfen eben nicht dazu führen, dass am Ende die Umsetzungskosten unverhältnismäßig steigen und gerade diejenigen treffen, die seit jeher ihre Mehrwertsteuer gesetzeskonform abführen, und auch das will ich betonen die Richtlinie muss gezielt auf die Steuerbetrüger ausgerichtet sein. Ich bin zuversichtlich, dass der Schnellreaktionsmechanismus zu einer erfolgreichen Maßnahme werden wird. Dennoch müssen wir noch mehr unternehmen, um in Europa nachhaltig gegen jede Form von Steuerbetrug vorzugehen.